Přestože se zde hodně hovořilo o lidských právech, málo se tady hovořilo o tom, že Indonésie byla vnímána jako země, kde je stabilně zaručena náboženská svoboda. Bohužel v posledních měsících můžeme vidět, že právě na těchto menších náboženstvích jsou páchány různé zločiny. Zástupci těchto náboženských menšin, především křesťané, jsou brutálně napadáni.